Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos por esta crisis. Señor Comisario, la comunicación de los riesgos sanitarios a la opinión pública es una tarea difícil y delicada, y tiene que estar perfectamente documentada y constatada. No se trata de buscar culpables, pero en esta ocasión se han cometido fallos importantes, empezando por las imputaciones temerarias y precipitadas de una responsable política regional, recién llegada al cargo, que ha desencadenado una alarma social y una gravísima crisis económica irreparable.

Yo me pregunto cuándo se produjo el primer caso y si se ha cumplido el artículo 3 del Reglamento sobre el Sistema de Alerta Rápida, que obliga a los Estados miembros a comunicar el riesgo sin demora en el plazo de 48 horas, y también si se ha cumplido el artículo 8 de dicho Reglamento, que obliga a la Comisión a verificar que la información es completa, veraz y legible y tiene la adecuada base jurídica. Lo cierto es que se han puesto de manifiesto las graves carencias de este Reglamento y que hay que revisar el actual marco jurídico para, entre otras cosas, definir con precisión los procedimientos de gestión de crisis por parte de las autoridades competentes, asignar errores u omisiones al agente causante en la cadena alimentaria —y para eso está la trazabilidad—, evitar que la protección de la salud esconda barreras comerciales y arbitrar procedimientos compensatorios de daños al comercio y al lucro cesante. Señor Comisario, la causa no son los pepinos ni la soja. La causa es el agente patógeno, como ha dicho el señor Liese. La causa es el serotipo O104H4 de la bacteria Escherichia coli que ya está descrita en toda la bibliografía científica y está asociada a productos cárnicos.